Deze kwestie heeft niets met liegen te maken door de een of de ander.

En nu, afgelopen week, is die bank op het nippertje gered.